Neviděl miliony žen Afriky a Asie, které trpí primitivním maskulinním násilím, hladoví, jsou uráženy a ponižovány.

13. dítěti řekl lékař manželovi Další těhotenství vaše žena nepřežije.

60 dětských nevěst v rozvojových zemích je negramotných, protože jim je upíráno právo na vzdělání.